Gospodine predsjedniče, javna nabava od posebnog je društvenog interesa jer predstavlja pravi test zrelosti političkih predstavnika koji često neodgovorno postupaju s novcem poreznih obveznika. Postoji potreba da se ovo područje što bolje regulira kako bi javni novac bio usmjeren u prave projekte i prema najboljim ponuđačima. Pozdravljam stoga uvođenje veće fleksibilnosti i transparentnosti te olakšavanje pristupa postupcima nabave za mala i srednja poduzeća čime bismo javnu nabavu učinili doista javnom. Slažem se s izvjestiteljem da bi iz postupka trebali biti isključeni svi subjekti koji ne ispunjavaju obveze koje proizlaze iz radnog prava, a dodala bih kako isto mora vrijediti za one koji su osuđeni za prijevare, pranje novca i ostala teška kaznena dijela. No povećana fleksibilnost donosi i veće izazove jer je javna nabava omiljeni teren za pronevjeru javnog novca i zlouporabu položaja. Iako je s ekonomskog stajališta vjerojatno opravdano, držim kako uvođenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude otvara preširok prostor za manipulacije i kako bez sustava strožih kontrola neće polučiti očekivani rezultat.